Monsieur le Président, cette résolution n'est pas à la hauteur de ce qui se passe au Sri Lanka. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Compte tenu de cette situation, comment admettre que ceux qui cherchent refuge en Europe soient renvoyés à Colombo au risque d'y perdre la vie? J'ai en mémoire le cas d'un jeune homme de trente ans, Elanchelvan Rajendram, réfugié ici même à Strasbourg et renvoyé au Sri Lanka après avoir été débouté du droit d'asile malgré la mobilisation citoyenne qu'avait suscitée son expulsion. Six mois plus tard, il était mort, criblé de balles. Deux de ses frères avaient été assassinés, son oncle torturé.

C'est insupportable.